Van bőven tennivaló, de minden megtett lépés, ami a kritériumoknak való megfelelés, a jogállamiság kiépülése érdekében történik, az valahol mégis csak a Szerbiában élők javát szolgálja. Lényeges eleme ennek a jelentésnek és ezért köszönet Schöpflin kollégámnak és Kacin jelentéstevő nyitottságáért és befogadó készségéért, hogy a nemzeti kisebbségek jogai védelmének szükségessége által e koppenhágai kritérium is megfelelő hangsúllyal és figyelemmel került be ebbe a jelentésbe. Annak külön örülök, hogy a vajdasági magyar közösség számára fontos szempontok is bekerülhettek a szövegbe olyan elvárások formájában Szerbia felé, amelyek betartása segítheti ezen közösségek boldogulását szülőföldjükön, és az esélyekhez való egyenlő hozzáférést. Fontos, hogy Szerbia ne essen mások hibáiba, miszerint csak a csatlakozás érdekében, csak átmenetileg és elméletben tartja szem előtt e nemzeti kisebbségek érdekeit, hanem azt a gyakorlatban, a mindennapokban is érezhetővé teszi az ott élők számára. Nekünk ezt nyomon követni lesz kötelességünk itt a továbbiakban is.